Madame la Présidente, je voudrais d'abord remercier le commissaire, qui a bien su centrer le débat, même si après nous nous en éloignons un peu.

Je ne voudrais pas qu'il y ait de caricature, qu'il y ait les bons d'un côté, et les méchants de l'autre. C'est la même chose dans les groupes politiques il ne doit pas y avoir de caricature. Je voudrais rappeler que, en France, cela fait trente huit ans que nous avons les lois Veil, qui ont assuré un équilibre parfait entre le respect de la vie, le respect des femmes et le droit à la santé. Mme Veil a été un très grand ministre de la santé et elle a été présidente de ce Parlement pour le PPE. Je m'étonne que, trente huit ans plus tard, nous soyons capables de tels comportements, de tels freins, de telles dissensions alors qu'il existe des textes équilibrés qui pourraient réunir un consensus.